Podpredsednik, hvala lepa! Spoštovane kolegice in kolegi! Ja, zdaj smo pa enkrat, hvala bogu, politika, ki je tako osovražena v tej državi, politiki, ki smo tako osovraženi v tej državi, vsaj na enkrat na, bom rekel, na eni strani, in kjer upam, da bomo mi s prstom pokazali na tisto drugo stran, ki se ji reče, po moje, finančna industrija in v finančni industriji, dragi moji, ni nobenega naključja. Vse, kar sta pred mano, vsi, ki ste pred mano govorili, se jaz pod vse te besede podpišem, me pa nekatere stvari zmrazijo. To, kar je Jernej odlično nastavil, Anže zaokrožil s tem, da so kriminal delali najprej v podjetjih, potem na bankah, zdaj delajo v DUTB-jih, to vse drži, ampak veste, v javnosti smo še zmerom politiki tisti krivi za čisto vse, kar se v tej državi slabo naredi, vendar mi nekatere zakone, nekatere zadeve sprejmemo v dobri vesti. Res pa je, da politik odide zato, ker mu šofer pelje osem, osemkrat neko zgodbo, neki inštrument na na neko mesto, to stane verjetno oseminštirideset evrov. To, da se pa milijarde ukradejo, pa bom zdaj rekel tako kot včasih, nikome, nikome ništa, in upam, da bomo vsi skupaj ugotovili, kaj je tukaj narobe. V vseh letih ustanavljanja in delovanja slabe banke se je nakopičilo veliko vprašanj. Vsi te vsa ta vprašanja pa so žal brez odgovorov. Razlogi za njeno ustanovitev in spopadanje z njihovimi posledici, posledicami, verjemite mi, so pustile vpliv na zadnje desetletje in na življenje vseh nas vseh državljanov v tej naši državi. Slabe terjatve so nastale tako, da so banke dale posojila, v zameno pa so vzela zavarovanja zavarovanja v obliki nepremičnin, zavarovanja v obliki deleža, deležev v podjetjih. Med temi, ki so najemali te kredite, so bili tudi pošteni podjetniki z neko vizijo, me je pa strah, bi bilo več tistih tako imenovanih lumpov. Ko pa je seveda nastopila kriza, pa so se banke pa so se pa so banke množično zahtevale hitrejša odplačila in višja zavarovanja, tudi naše banke, slovenske banke, in s takim načinom razmišljanja banke in tudi tuje banke, ki so seveda denar vlekle v svoje matične države, pa so tudi tiste dolžnike potisnile, ki so pošteni dolžniki, ki so pošteno z dobrimi nameni se zadolžili, tiste potisnila čez rob. Tako je nastala bančna luknja, ki je bila izkopana, in za bančno luknjo pa je nastal oziroma je začel delovati kot tako imenovani kreditni krč, in je bila zadeva končana. Pri tem pri vsem tem so banke pokazale enako malo razumevanja za težave podjetij in ljudi, ki so prišli v te težave. In kot sem rekel, eno so bili tajkunski krediti, eno so bili tisti pravi podjetniški krediti, ampak vse je šlo v, bom rekel, v isto, v isto mavho. Država je zato morala dokapitalizirati nasedle banke. Terjatve, ki so bile ocenjene kot slabe v skupni vrednosti pet milijard, štiri milijarde devetsto devet evrov, je prenesla na tako imenovano slabo banko, ki je je država ustanovila z javnim denarjem in izdajal še dodatnih obveznic, da bi omogočila začetek poslovanja s terjatvami, katerih vrednost je bila zdaj ocenjena le na milijardo in pol, torej na okvirno tretjino prvotne vrednosti, to je bila osnova in tukaj sem se tudi jaz strinjal, kako pa so bile te vrednosti določene, pa ostaja menda, in upam med nami, eno največje, največje in neodgovorjeno vprašanje. Po nadaljevanju pa verjetno je nas vse osupnil odnos te ustanove, tako imenovane slabe banke, do svojega lastnika, do države, do politike, če želite. Odnos do reševanja težav in odnos do ljudi, vsem tistim, ki jim je tako imenovana slaba banka bila nek način neka mačeha. Zato je imenovanje slabe banke v tem primeru, ime povsem na mestu. V vseh teh in mnogo drugih primerih ni bila slaba banka nič boljša od bank, ki so kopale luknjo, potem pa sprožile še ta kreditni kreditni krč. Posamezni zaposleni, posamezni izvršni direktorji, posamezni neizvršni direktorji, to korporativno znanje, ki so ga imeli, ljudje so se za moje pojme vedli zelo ošabno in z veliko mero arogance do vseh težav, ki so jih ljudje imeli, in s tem so se na nek način, se je krepila jeza med politiko in med od navadnimi ljudmi do tega odnosa v slabi banki. In ta aroganca, dragi moji, poleg vseh nepravilnosti, ki jih je slaba banka delovala, ki jih je naredila, terja nek način odgovore. Naj spomnimo samo to zgodbo o gradbenih podizvajalcev, ki so se naredili, ki so prišli v slabo banko glede izbrisnic, oni so pošteno oddelali svoj del, dvakrat plačali tisto delo, na koncu niso dobil izbrisnic in iščejo se papirji, vsake toliko časa ti papirji pridejo na plan, in še danes ti podizvajalci niso dobili zasluženo poplačanih svojih del. Spomnimo se trmarjenja, za moje pojme, in zavračanja ponudb delavcev, da bi takrat odkupilo podjetje, na primer Adrio Tehniko, ne, je mogel priti tujec. Naši naši ljudje, ki imajo znanje, niso bili dovolj dobri, da bi lahko odkupili Adrio, Adrio Tehniko. Spomnimo se težav nekaterih občin, kjer je, v v občinah so ostali, bom rekel, ti prazni objekti, pa so želele občine stopiti v kontakt z DUTB-jem pri nekaterih projektih, pa so bile, upam reči, nesramno zavrnjene. Zakaj? Ali šteje samo najvišje ponudbe? Šteje samo denar? Tukaj je zopet veliko vprašanje. Zato je toliko težje razumeti druge primere, kot je ta ista slaba banka stopala v zelo prijateljske stike s kupci. S tistimi kupci, ki so imeli eni veliko denarja, pa s tistimi, ki niso imeli sploh denarja, pa so imeli povezave predvsem s tistimi ljudmi, ki so ustvarjali slabe terjatve, in posel se je zelo hitro naredil. Zato je se težko znebiti vtis pa vtisa, da je slaba banka, seveda smo danes bolj pametni, ni produkt te finančne industrije, z namenom poceni kupiti, poceni kupiti, kupci pa so predvsem izbrani in naprej določeni. In to ne, ta aroganca nekaterih posameznih gospodov, ki so, bom rekel, na pomembnih položajih, je ta, da so oni, da znajo se korporativno obnašati, da znajo upravljati premoženje in da niso dolžni nobenemu polagati računov. Tudi ne nekim poslancem, nekim politikom, ki so tako ali tako nebodigatreba. Vprašanje, na katera moram odgovoriti oziroma mora odgovoriti ta komisija, je, za moje pojme, strjena zelo dobro, v enajstih točkah na dveh straneh. Zdaj nekaterih zadev ne bo treba ugotavljati, če so bile storjene nepravilnosti, ker so bile storjene nepravilnosti, saj je Računsko sodišče tako ali tako ugotovilo, ampak seveda to ni dovolj, da nekateri še niso na, da so nekateri lahko še na svojih mestih. Tako da, verjamem, da bo ta komisija uspešno opravljala delo, kot so do zdaj tudi nekatere nekatere druge, in da bomo dobili nek epilog in da ne bomo samo politiki tiste črne račke v tej naši državi. Tri revizije računskega sodišča so označile poslovanje slabe banke od leta dva trinajst do dva petnajst za neučinkovito, negospodarsko in so izrekle negativno mnenje. Zadnje je bilo izdano petega julija lani, mesec dni po zadnjih volitvah v Državni zbor. Seveda gre za prva poslovanja DUTB-ja, v ko so se v bistvu DUTB začeli po prenosu večine terjatev v njeno last in v glavnem za obdobje, dragi moji, ko so to banko vodili tako imenovani tudi menedžerji, ki so seveda bistveno boljši kot naši, ker je to nek vsesplošni vtis, ampak jaz pravim, ne, ni važno ali je John, ali je Johann, ali je Janez tisti, ki je, ki misli varati, ki misli, bom rekel, se okoristiti, ni nič boljši in upam, da se bojo ugotovile vse, bom rekel, nepravilnosti, ki so jih tudi ti ljudje storili. Nakopičilo se je toliko neodgovorjenih vprašanj, da bo imela komisija, to se z Anžetom strinjam, zelo težko delo. Poznamo pa dovolj dejstev, da je mogoče preiskavo omejiti v okvir tudi pristojnosti parlamenta. Morda bo olajševalna okoliščina za delo komisije prav najbolj kritiziran vidik delovanja DUTB, DUTB-ja. Z njeno zasnovo in operativnim delovanjem se neposredno ukvarja le peščica nosilcev javnih funkcij oziroma politikov, vsi ostali pa smo večinoma bolj ali manj glasno zahtevali pojasnila, ki pa jih, tukaj se strinjam z večino od vas, včasih sploh nismo dobili. Zato naš v naši stranki Socialnih demokratov veseli, da imamo končno politično večino za preiskavo celotnega tega problematičnega obdobja. Vsako zaupanje je treba vračati, zato upam, da bodo pri delu komisije tvorno sodelovale vse poslanske skupine, tako kot smo v preteklem mandatu vsi aktivno sodelovali v preiskovalni komisiji v bančni sanaciji. Verjamem, da vsi skupaj nismo povsem zapravili priložnost za slabo banko do konca predvidenega delovanja. Da ta slaba banka uspešno zaključi svoje delo v skupno korist, a le če bomo se iz tega vsi skupaj nekaj naučili, in da ne bomo iskali samo grešne kozle v v politiki, ampak tudi kje drugje. Socialni demokrati bomo seveda tvorno sodelovali v delu preiskovalne komisije. Hvala lepa. Hvala lepa.